Az európai adófizetők azonnali és tömeges tiltakozását szeretném kérni ezzel a gyalázatos kezdeményezéssel szemben, amelynek a lényege a következő Magyarországot és Lengyelországot kívánják destabilizálni olyan módon, hogy európai uniós pénzeket juttatnak úgymond nem kormányzati szervezeteknek azzal a nyilvánvaló céllal, hogy a demokratikusan megválasztott kormányokat aláássák, szétverjék, ugye ezt látjuk Magyarországon is. A másik célcsoport a tömeges migrációt támogató civil szervezetek, ezek számára is pénzeket akarnak adni. Tiltakozni kell, és arra kérem a néppárti képviselőtársaimat, hogy ha megtennék, aki hallja most, amit mondok, hogy rám néz, és fölvesszük a szemkontaktust.